frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og þrjú um tímabundna ráðningu starfsmanna frumvarpinu er ætlað að innleiða með fullnægjandi hætti tilskipun ráðsins nítján hundruð níutíu og níu sjötíu e b um rammasamning um tímabundna ráðningu tilgangur framangreindar tilskipunar er að koma í veg fyrir misnotkun á tímabundnum ráðningum samkvæmt íslenskum lögum er óheimilt að framlengja eða endurnýja tímabundinn ráðningarsamning þannig að hann vari samfellt lengur en í tvö ár hefur ákvæðið því þau áhrif að líði lengri tími en þrjár vikur þar til nýr samningur er gerður telst ekki vera um framlengingu eða endurnýjun samnings að ræða heldur sé kominn á nýr samningur í frumvarpinu er því lagt til að þessi tími verði lengdur úr þremur vikum í sex vikur sem þyki þá hæfilegur tími og talinn ná tilgangi laganna til að koma í veg fyrir misnotkun á tímabundnum ráðningum nefndin telur rétt að benda á að í dómi evrópudómstólsins kemur ekki fram hver hæfilegur tími sé einungis að tuttugu virkir dagar eða fjórar vikur sé ekki nægjanlega langur tími enda gætu starfsmenn oftar en ekki þurft að sætta sig við svo langt tímabil milli starfssamninga við vinnuveitanda sinn þannig mætti leiða að því líkur að taki starfsmenn sér sumarfrí við lok tímabundins samnings og nýr samningur sé ekki gerður fyrr en að sumarleyfi loknu geti hafa liðið þrjár til fjórar vikur sem líði þá til þess að nýtt ráðningarsamband myndast og tveggja ára hámarkstímabil tímabundinnar ráðningar byrjar að telja að nýju af þessum sökum áréttar nefndin mikilvægi þess að launafólki með tímabundna ráðningu sé veitt nægileg vernd og sá tími sem frumvarpið kveður á um verði lengdur leiði reynslan í ljós að þörf sé á því nefndin hefur fjallað um málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir sigríður ingibjörg ingadóttir lilja rafney magnúsdóttir þuríður backman guðbjartur hannesson og guðmundur steingrímsson fjarverandi voru háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jón gunnarsson og ólína þorvarðardóttir